virðulegi forseti ég tek undir með háttvirtum þingmönnum gunnari braga sveinssyni að það verður ekki friður um þetta mál við sjáum að meðan þessi vinnubrögð eru viðhöfð verður ekki friður við höfum beðið í umræðunni um að gert verði hlé á þessari umræðu það verði sent aftur til háttvirtrar fjárlaganefndar þar sem við getum fengið gesti til að ræða ýmis atriði sem upp hafa komið frá því að þessi umræða byrjaði þá getum við á meðan nefndin er að störfum tekið öll hin málin allar þessar ömurlegu skattabreytingar sem ríkisstjórnin vill keyra í gegn leyfum þeim að gera það og bera ábyrgð á því en ég vil gera athugasemd við hæstvirtan utanríkisráðherra þegar hann segir að hann sé búinn að tala fyrir hönd sína og sinna vandamanna vegna þess að það er einmitt hans vandamaður fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir sem mátti ekki koma á fund fjárlaganefndar ég spyr hæstvirts utanríkisráðherra talar hann fyrir fyrrverandi hæstvirtur utanríkisráðherra ég vil fá að kalla saman nefndina til þess líka að ræða það af hverju hæstvirtur forsætisráðherra fyrir á bréfi frá forsætisráðherra bretlands í tólf daga